Vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika die een veilig heenkomen zoeken, reizen vaak via Egypte naar Israël.

Die woestijn is een niemandsland waar de Egyptische overheid geen grip op lijkt te krijgen. De reis door de woestijn wordt gefaciliteerd door Bedoeïenen, mensensmokkelaars, die gebruikmaken van de kwetsbaarheid van deze vluchtelingen. Vrouwen worden verkracht, mensen worden maandenlang opgesloten om ze verder af te persen, mensen worden gedood voor hun organen of mensen worden gedood gewoon omdat dat kan. Deze resolutie neemt een Eritrese jongeman, Solomon, als voorbeeld. Maar er zijn heel veel meer Solomons en Myriams die in dezelfde omstandigheden in de Sinaïwoestijn verkeren of verkeerden. En illustratief vind ik het gegeven dat veel vrouwelijke vluchtelingen, zodra zij aan weten te komen in Israël, vragen om een abortus.

Egypte heeft ook nog steeds geen werkend asielbeleid en dat doet het vermoeden rijzen dat zij vluchtelingen liever kwijt dan rijk zijn, en dat hun welzijn Egypte niet boeit. De Europese Unie probeert na de Arabische lente de democratie in Egypte verder op weg te helpen. In een democratie gaat men niet zo om met vluchtelingen en Europa zou erkenning van de Geneefse conventies als voorwaarde moeten stellen.

Je komt in Egypte of in Israël, in een situatie terecht die onmenselijk is. Ik roep mevrouw Ashton op om dit bij Egypte en Israël kenbaar te maken en stevig te protesteren.